Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie in irgendeiner Art und Weise unfair waren oder in irgendeiner Art und Weise Ihr Amt missbraucht haben.